Señor presidente, el 75 de las personas dedicadas a los trabajos de cuidados en la Unión Europea son mujeres. Los trabajos de cuidados, realizados históricamente por las mujeres de manera invisible en el ámbito privado, son hoy una fuente de precariedad en el mercado laboral y, sin embargo, son esenciales para el sostenimiento de la vida. Los cuidados no pueden seguir realizándose de manera informal a costa de las condiciones de vida y la salud de las mujeres. Apelo, por tanto, al sentido común para eliminar la referencia a los cuidados informales. Debemos profesionalizar el sector y garantizar los derechos laborales por tres motivos el primero, porque es un derecho, por justicia social en segundo lugar, porque es una necesidad de nuestras sociedades y, en tercer lugar, porque no solamente es un problema que solucionar, sino que también es una oportunidad.